Jeho štýl ľavicového vládnutia pripomína totiž najhoršie komunistické vlády strednej a východnej Európy spred éry pádu berlínskeho múru. Maria Lourdes Afiuni bola nespravodlivo uväznená a boli porušené jej základné práva, ako je sloboda jej súdneho rozhodovania. Na tomto prípade vidno, že justícia nie je nezávislá a Venezuela a Chávez sú výsmechom demokracie.